þakka þessa umræðu það er ef til vill tilgangslítið að reyna að leiðrétta hér það þegar manni eru gerðar upp skoðanir eða lögð orð í munn en ég ætla engu að síður þingtíðindanna vegna að gera það það var ekki rétt eftir mér haft af háttvirtum þingmönnum birki jóni jónssyni að ég hefði harmað niðurstöðu hæstaréttar ég viðhafði engin slík orð og menn eiga að reyna að venja sig af því að vera að gera mönnum hreinlega upp skoðanir eða leggja þeim orð í munn sem alls ekki hafa fallið úr þeirra munni ég viðhafði engin slík orð né talaði ég gegn dómi hæstaréttar enda er hann eins og hann er

tekinn enda viljum við ekki búa í þannig samfélagi og það er fagnaðarefni ef hann kemur þá að lokum fram í gegnum dóma dómstóla í öðru lagi vil ég leggja á það áherslu að upphaf þessa alls sem kannski hefur farið lítið fyrir í umræðum hér

er sú ótrúlega staðreynd að hér komst á og viðgekkst umfangsmikil lánastarfsemi í íslenska fjármálakerfinu um langt árabil sem svo að lokum var dæmd á ólöglegum grunni hvernig gat það gerst vissu engir betur eða var það bara þannig að meðan allt lék í lyndi meðan gengið var sterkt og vextirnir lágir ja þá var öllum sama þarna liggur upphafið og það er úr þeirri stöðu sem við erum síðan að reyna að vinna varðandi lög númer hundrað og eitt tvö þúsund og tíu verður því ekki á móti mælt

endurreikning í framhaldi af dómi hæstaréttar

afmörkuðum hópi bílalána á grundvelli tiltekinna skilmála sem var það eina sem dómurinn fjallaði um heldur öllum lánum og alþingi tók þá áhættu sem reyndist réttmæt að afgreiða á einu bretti að öll slík lán skyldu strax endurreiknuð lántakendunum til stórkostlegra hagsbóta

vegna bílakaupa og húsnæðis verið færð niður um yfir hundrað fjörutíu milljarða króna til viðbótar þeim sextíu milljörðum sem íslensk lán hafa verið færð niður en þannig er um það bil staðan í dag að lækkun lána heimilanna er um tvö hundruð milljarðar króna það er misskilningur að samningar milli gömlu og nýju bankanna sanni ekki gildi sitt í þessu tilviki það gera þeir einmitt vegna þeirrar aðferðar sem þar var valin það eru eigendur bankanna sem taka á dag þetta högg í tilviki arion og íslandsbanka og í tilviki landsbankans verður það að hluta til uppgjörsbréfið milli gamla og nýja bankans sem ber þennan kostnað vegna þess að eignasafnið reynist þá ekki eins verðmætt aðferðafræðin sannar því gildi sitt sem og það hversu mikilvægt það var að setja kerfið af stað sterkt fjármagnað þannig að það réði við óvissu og möguleg áföll af þessu tagi